Credo che goda di una stima che va ben oltre la mia persona e anche questo emiciclo. Qui non stiamo banalizzando la discussione. È chiaro che si può discutere d'immigrazione lo facciamo sempre, anche noi, ci sono pensieri diversi. Qui il problema è mettere in discussione principi fondamentali dell'Unione europea l'abolizione, la non applicazione della pena di morte è un principio fondamentale dell'Unione europea. Ora, se un capo di governo, che non è un cittadino qualsiasi che sta in mezzo alla strada e parla al bar, dice che vuole abolire la pena di morte in un paese che appartiene all'Unione europea, ciò ci deve far preoccupare. Non stiamo strumentalizzando un bel nulla. Se un capo di governo di un paese dei 28 appartenenti all'Unione europea si riferisce ad una cosiddetta democrazia illiberale non ci dobbiamo preoccupare?